Die Rettungsschirme sollten die EU Mitgliedstaaten vor Zahlungsunfähigkeit schützen. Sie überziehen aber die Menschen mit brutalen Sparprogrammen und lassen die Verursacher ungeschoren! Darüber hinaus mischt sich die Kommission jetzt auch noch in die nationale Lohnpolitik ein.

Lohnpolitik ist nicht Sache der EU! Diese Politik der Kommission steht in eklatantem Widerspruch zur Idee dieser Europäischen Union. Die Europäische Union war nie ein Projekt für Lohnwettbewerb nach unten und Sozialdumping.

Da ist zu lesen, die Löhne sollten Marktbedingungen widerspiegeln.

Menschen, die so etwas formulieren, haben keine Ahnung von Kollektivvertragssystemen. Sie greifen in die Tarifautonomie ein und führen die vielbeschworene Autonomie der Sozialpartner und den sozialen Dialog ad absurdum. Ich will deutlich sagen, dieses Parlament ist gefordert, für den Erhalt der autonomen Kollektivvertragspolitik zu sorgen, den sozialen Dialog zu schützen und den weiteren Abbau sozialer Sicherung zu verhindern. Wir brauchen Maßnahmen gegen eine kontraproduktive Sparpolitik, nicht Strafaktionen!